Señora presidenta, el corredor mediterráneo es un eje de comunicación transeuropeo que, a través de una doble red de ferrocarril de mercancías y pasajeros con ancho internacional, ha de vertebrar todo el arco mediterráneo, conectando ciudades como Valencia y Murcia con el resto de Europa. Murcia representaba un punto negro en el trazado de dicho corredor, pues no cumplía ninguno de los estándares de explotación ferroviaria europeos. Para solucionarlo, en el año 2014 se le concedieron fondos europeos por un importe de casi un millón de euros, es decir, obtuvo el dinero para eliminar el cuello de botella del trazado de su corredor en su paso por Murcia. En este momento podemos decir que no solo no se ha eliminado este punto negro, sino que, además, con el actual proyecto se está generando un embudo de proporciones descomunales. Una única vía de ancho mixto que será compartida por pasajeros y mercancías y que partirá, además, en dos la ciudad de Murcia.

Seguramente, el honorable vicepresidente de esta casa, Ramón Luis Valcárcel, pueda ayudarnos a esclarecer dónde acabaron estos fondos, porque era el máximo responsable político de la región de Murcia desde el año 1995 hasta el